Bineînțeles, criterii comune și stricte, pe care statele membre să le implementeze, sunt necesare pentru ameliorarea condițiilor de îngrijire și trai ale copiilor instituționalizați și abandonați și pentru protecția lor atunci când aceștia sunt adoptați și, mai ales, acum, în condițiile în care austeritatea bugetară pare să fie singura idee a guvernelor de dreapta din Uniunea Europeană. În consecință, primul pas este asigurarea unei îngrijiri corespunzătoare pentru acești copii în al doilea rând, lupta împotriva traficului de copii și a prostituției infantile în al treilea rând, să nu uităm că, în interesul copiilor, trebuie dată întâietate adopțiilor de către un membru al familiei și adopțiilor naționale în al patrulea rând, abia, adopțiile internaționale. Pentru că aici putem trage doar concluziile din trecut, deschiderea porților pentru adopțiile intenționale în România a însemnat crearea unor rețele de trafic de copii fără precedent, cazuri de răpire a copiilor și vânzarea lor spre Occident, în colaborare cu organizații europene și internaționale.

Aș dori, în final, să vă rog, prin intermediul dumneavoastră, ca doamna Comisar Reding să clarifice alegațiile apărute în mass media românească și internațională privitoare la Agenția Europeană de Supraveghere a Adopțiilor Internaționale, propunere care apare și în studiul comandat de Comisia Europeană. Un coleg europarlamentar așteaptă, încă, răspunsul doamnei Comisar Reding la o întrebare.